Azokkal értek egyet, akik a felelősséget kölcsönösen állapítják meg. Egyszerre felelős az Európai Unió, az Európai Tanács, amiért húzza halasztja a csatlakozási tárgyalásokat, ezáltal megfosztjuk magunkat az egyik legfontosabb eszköztől, a régió stabilizálásától, de felelős a makedón vezetés is, mert azt hiszi, hogyha nem kezdődnek el a csatlakozási tárgyalások, akkor nem kell folytatnia azokat a reformokat, amelyekről Győri államtitkár asszony és Füle biztos úr is szólt. Ami pedig az elnevezést illeti, azt kell mondjam, közép európaiként, magyarként, hogy rendkívül abszurdnak tartom ezt a vitát Görögország és Macedónia között.